Het is belangrijk dat we die streng gaan controleren. Dat we daarvoor strenge vergunningen op tafel leggen om misbruik aan te pakken. Dat is belangrijk voor onze internationale veiligheid, voor vrede, voor de bescherming van de mensenrechten. Tegelijk is er ook onze focus op vrijhandel.

Ik heb vooral wat vragen omtrent een aantal punten en de praktische haalbaarheid daarvan.

blijft. Dat gezegd zijnde dit is een gigantische stap vooruit.